Először is szeretném megköszönni Járóka Lívia képviselő asszonynak a romastratégiában kifejtett eddigi munkáját, amellyel véleményem szerint elévülhetetlen érdemeket szerzett. A romákkal kapcsolatos kérdésekben országspecifikus stratégiákat kell alkalmazni. A gazdasági válság Szlovákiában is hátrányosan befolyásolta a nők, ezen belül a roma nők helyzetét, ami a foglalkoztatás területén nyilvánul meg leginkább.

Sokan serdülőkorukban szülnek gyereket, így kevés az esély arra, hogy továbbtanuljanak. A képzéshiány az egyik fő oka annak, hogy kirekesztődnek a munkaerőpiacról, és gyakran munkakeresés helyett a szociális támogatásoktól remélik a megélhetést.

Olyan gyermekgondozási stratégiákat kell kialakítani, amelyek biztosítják a roma gyermekek számára a megfelelő törődést.